Dat vind ik een heel belangrijk resultaat.

Naar mijn idee verdient Europa in de nieuwe Europese Commissie een integrale aanpak en geen aanpak met de rug naar elkaar.